Astfel, consumatorii vor putea beneficia de toate avantajele oferite de piața internă și, în special, de libertatea de circulație. Atrag atenția că, în ciuda acestui fapt, în momentul de față, așa cum a spus și colegul meu, domnul Tarabella, aproximativ 30 de milioane de persoane nu au încă un cont bancar. Consumatorii respectivi trebuie să suporte costuri mai ridicate din cauză că utilizează excesiv numerarul. De aceea, consider că este important să se promoveze incluziunea financiară și socială pentru consumatorii din întreaga Europă. În acest fel, se pot îmbunătăți semnificativ viețile câtorva milioane de europeni. Este important să se pună capăt practicilor care exclud oamenii de la accesul la un astfel de serviciu de bază.